Domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar, Parlamentul European, în calitate de reprezentant direct al cetățenilor Uniunii Europene, are obligația să se asigure că viitorul buget va corespunde obiectivelor de dezvoltare ale statelor membre. Politica financiară a Uniunii se poate adapta și trebuie să se adapteze la realități, dar nu poate fi una care să abandoneze obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene. Parlamentul trebuie să apere acele programe prin care Uniunea a ajutat până acum la dezvoltarea statelor membre, în primul rând politica de coeziune și politica agricolă comună. Nu trebuie, evident, să uităm nici de necesitățile pentru educație, apărare, cercetare, infrastructură, reducerea șomajului în rândul tinerilor și sprijin pentru IMM uri. Nu trebuie însă să ne temem de a cere lucruri concrete, spre exemplu, să solicităm marilor companii să plătească taxe acolo unde își produc profiturile. Statele membre sunt o piață pentru aceste companii și doar plata în mod corespunzător a taxelor poate arăta că aceste companii respectă ceea ce li se oferă. Discuția nu este despre state, ci despre ansamblul Uniunii Europene, consolidarea economică și socială a fiecăreia dintre țările membre înseamnă consolidarea economică și socială a...